Herr Präsident! Der österreichische Antrag um Unterstützung aus dem EGF betrifft ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von insgesamt neun Automobilzulieferunternehmen in der Steiermark. Schaut man sich den Fall näher an, so ist sofort zu erkennen, dass es sich hier um einen klassischen Fall für den Europäischen Globalisierungsfonds handelt, nämlich Reparaturmedizin. Der EGF kann hier genau das leisten, weswegen er eingerichtet wurde, nämlich jenen Schutz bieten, die von den negativen Folgen der Globalisierung direkt getroffen werden und die nun durch den abrupten Verlust des Arbeitsplatzes die Verantwortungslosigkeit von Finanzmarktjongleuren ausbaden müssen. Die Steiermark zeichnet sich leider durch ihre große Abhängigkeit von der Nachfrage in der Automobilbranche aus.

Die 5,7 Millionen Euro sind in dem Zusammenhang eine ausgezeichnete Investition für die Wiedereingliederung gekündigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt.

dient dazu, Orientierungs und Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen.